Paní předsedající, chci vysvětlit, proč jsem podpořila tuto zprávu, zejména se domnívám, že z tohoto opatření by měli velký prospěch spotřebitelé. Je to opatření proti podvodníkům ve všech členských státech. Věřím, že spolupráce mezi státy na trhu je nezbytná, a očekávám také, že Evropská komise bude koordinovat tuto činnost proti přeshraničním podvodům. Přetáčení odometrů a podvádění v této oblasti poškozuje spotřebitele napříč celou Evropou. Z tohoto důvodu chci vyjádřit podporu používání systému EUCARIS, který již některé státy využívají. V neposlední řadě považuji také za důležité, aby všechny členské státy uznaly, že tato manipulace s odometry je trestný čin, podobně jako to judikovali české soudy.